Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica in vsi tisti, ki nas gledate za malimi zaslonim! Zdaj mene osebno veseli, da se ste po štirih mesecih tudi odpravili na teren. Situacija je bila seveda alarmantna, dogajali so se dramatični dogodki, po moji oceni. Govoriva seveda o pobegu dveh pripornikov iz koprskega zavoda za prestajanje kazni ter seveda nedavni incident na Dobu, ko je obsojenec z nožem napadel pravosodnega policista. Zdaj naj vas, gospa ministrica, direktno vprašam pa prosim za eksplicitne odgovore. So se te spremembe temeljnih aktov o načrtih varovanja v slovenskih zaporih že zgodile? Kdaj boste v končni fazi tudi dobili sredstva? Govorili so namreč celo o milijon evrov zdaj nujno posodobitev zastarelih video nadzorov v slovenskih zaporih. In pa seveda, kaj boste storili glede same varnostne situacije in preučitve izboljšanja varnostnih ukrepov v slovenskih zaporih, kajti niso ogroženi samo pravosodni, policisti, temveč so ogroženi seveda tudi drugi zaporniki, če lahko prihajajo, zaporniki do, orožja, ali improviziranega ali pa celo pravega, kot je bil ta kuhinjski nož. Nadalje vas bi želel vprašati, glede strokovne usposobljenosti pravosodnih policistov. Se vam zdi ta program, ki ga imamo do sedaj, usposabljanje kandidatov za pravosodne policiste v celoti, ustrezen? Namreč, ureja ga pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov, ki ste ga vi sami izdali lanskega decembra, predvsem v segmentu psihofizičnega preverjanja pravosodnih, policistov. Namreč, jaz sem zasledil v stotrinajstem členu tega pravilnika, določa le to, da se preizkus strokovne psihofizične usposobljenosti izvaja le takrat, če niso kandidati opravili tega usposabljanja. Zdaj pa meni se vseeno zdi pomembno, da bi se takšno, psihofizično usposabljanje izvajalo redno, saj v zadnjem primeru pobega je celo ta, vodja nadzora govorila o tem, da je dopuščala možnost, da se je celo spalo na delovnem mestu. Zdaj tudi nekatere informacije govorijo tudi o tem, da bi nekateri policisti lahko tudi med delovnim časom konzumirali alkohol in pa navsezadnje tudi, psihična labilnost določenih pravosodnih policistov bi se na vsake toliko časa lahko preverila, saj posedujem informacijo, da v zaprtih delih zaporov so tudi poleg modemov tudi mobilni telefoni in si jih pravosodni policisti pri kakšnih bolj zloglasnih kriminalcih ne upajo odvzeti. Vse te kaže na to, da, vseeno bi takšna psihofizična preverjanja bila bolj na mestu. Zaenkrat hvala za vaše odgovore.